Reprezintă o perioadă în care riscurile pentru stabilizarea zonei euro s au majorat considerabil. Nu contestă nimeni realizările remarcabile ale Băncii Centrale Europene, dar, în pofida îmbunătățirilor înregistrate pe parcursul anului 2011, au existat probleme care persistă și în prezent datorită incapacității Băncii de a transmite semnale pozitive piețelor.

2011. Deoarece lipsa creditării este unul dintre principalele motive pentru încetinirea economiei europene, solicit atât Băncii Centrale Europene, cât și Comisiei ca, pe viitor, să își concentreze eforturile de promovare a reformelor pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, consolidarea competitivității pe plan mondial și, implicit, pentru a genera o creștere economică durabilă.